Pýtame sa teda teraz Komisie, čo sa vlastne odvtedy udialo, aké ste prijali opatrenia a tiež by nás zaujímalo, či spolu s nami chcete spolupracovať na takejto stratégii. Stratégia boja proti pouličnému bezdomovstvu by mala obsahovať niekoľko prvkov. Mala by mať jasný a merateľný cieľ, mala by byť prierezovou naprieč všetkými relevantnými politikami. Mala by mať jasnú dimenziu v rámci politiky bývania a mala by brať do úvahy aj zmeny v charaktere obyvateľstva, či už sa to týka napríklad dopadov prisťahovalectva, ale aj stále sa prehlbujúcou chudobou ako dôsledku ekonomickej a sociálnej krízy aj v členských štátoch Európskej únie. Reportovanie o stratégiách boja proti bezdomovstvu by sa malo začleniť do národných strategických správ predkladaných v rámci otvorenej metódy koordinácie v sociálnej oblasti. Chcela by som teda ešte raz vyzvať Komisiu, aby zabezpečila realizáciu účinných opatrení a aby spolu s nami pracovala na konkrétnej stratégii na boj proti pouličnému bezdomovstvu.